Hvala za besedo in lep pozdrav. Spoštovani predsednik vlade. Največja grožnja človeštvu in planetu v tem stoletju so podnebne spremembe. Na to opozarja, praktično soglasno, svetovna znanost, ki je glede njih dosegla sedemindevetdeset- odstotno strinjanje. Na to so konec koncev opozorili mladi po Sloveniji. Petnajstega marca letos se jih je kar dvanajst tisoč zbralo po različnih slovenskih mestih in od politike so zahtevali eno in jasno stvar: podnebno pravičnost do generacij, ki prihajajo. In na resnost podnebnih sprememb nas konec koncev opozarjajo Združeni narodi. Od tiste ocene IPCC-ja, ki pravi, da moramo do leta dva tisoč trideset narediti odločne korake v to, da za štirideset odstotkov zmanjšamo izpuste COdva, če želimo temperaturo v tem stoletju zadržati v okviru enainpolstopinjskega povečanja, ker je recimo v okviru, v katerem lahko računamo, da bodo naravni sistemi postali stabilni do poročila, ki ga je OZN izdal prejšnji teden, ki nas svari, da kar milijonov živalskih in rastlinskih vrst na svetu grozi izumrtje. Krivi smo seveda mi, ljudje. Zdaj, to je šele začetek. Znanstveniki opozarjajo, da če ne bomo ukrepali, in ukrepati moramo zdaj, do leta dva tisoč trideset, lahko v tem stoletju temperature narastejo kar od štiri do osem stopinj do leta dva tisoč sto, kar bo pomenilo, da določeni deli zemlje postanejo nenaseljivi, kar bo pomenilo, da podnebje postane nestabilno, naravni sistemi se bodo zrušili in, šli iz ravnovesja, kar bo seveda potegnilo tudi posledice za družbo. Od, vojn, lakot, velikih migracij in tako naprej. Taka prihodnost nas lahko čaka, če ne bomo ukrepali. Zdaj, kar nas skrbi tukaj, pa je, da naša vlada tega ne jemlje resno . Prejšnji teden je v Bruselj nesla osnutek nacionalnega, energetsko- podnebnega programa, in pazite, bili smo najslabši od vseh osemindvajset držav članic. Tole je ocena, ki smo jo dobili : tri cela dva ni ocena od pet. Tri cela dva niti ni ocena od deset. Tri cela dva je ocena od sto. Dobili smo tri cela dve točki od sto. Se pravi , zato me zanima, gospod premier, naslednje zadeve: Prvič, na odboru, ki smo ga imeli z mladimi za podnebno pravičnost devetega aprila na pobudo Levice, smo sprejeli sklep, da se bo vlada v tridesetih dneh opredelila do desetih zahtev gibanja mladih za podnebno pravičnost. Štirideset dni je preteklo od takrat, opredelitve še ni, niti ni bilo nobene realizacije sklepov. Zato me prvo zanima , kdaj se boste opredelili do teh zahtev. Drugič, kako nameravate, do leta dva tisoč trideset zmanjšati izpuste COdva za štirideset odstotkov ? In tretjič, kako komentirate dejstvo, da smo bili prav mi, Slovenija , najslabši od vseh evropskih držav, sodeč po osnutku nacionalno energetskega podnebnega načrta? Hvala gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite.